Señor presidente, desde 2013 Sudán del Sur se ha precipitado hacia una guerra civil de carácter étnico, y, según la ONU, el conflicto ha generado tres millones y medio de desplazados, de los cuales dos millones son niños. Además, la peor sequía en la historia del país ha dejado a dos de cada tres sudaneses en grave peligro de hambruna. Pero el terrible escenario labrado por la represión, la violencia étnica y los recortes de libertades, así como los efectos del cambio climático, es de origen humano. Es inaceptable que nuestra acción exterior no haga más que contribuir al problema. Es vergonzoso que nuestra política de ayuda responda únicamente a nuestros desacertados intereses geoestratégicos, obviando por completo las necesidades de los sudaneses y reforzando la legitimidad de un Gobierno criminal. El proceso de Jartum es un ejemplo de ello, pues destina ayuda al desarrollo para externalizar el control de fronteras, adornándola con una bonita retórica pro derechos humanos. Por eso, el papel de la Unión Europea debería pasar por establecer canales de ayuda guiados por criterios de eficacia y no una condicionalidad ligada a la colaboración en política migratoria, como el control de flujos de frontera.